Paní předsedající, já s mnoha podstatnými náležitostmi této zprávy souhlasím, nakonec jsem se však zdržel, a proto také poskytuji toto vysvětlení. Protože bohužel v tom materiálu jsou i věci, které pro mě jsou problémem a pro které jsem nemohl s celým materiálem souhlasit, byť se základními myšlenkami boj proti daňovým únikům

Ale zkrátka a dobře, některé body, například možnost neslučitelnosti poradenských služeb pro daňové poradce, kteří poskytují služby jak privátnímu, tak veřejnému sektoru, já třeba považuji za problém. Domnívám se, že by to mělo být na národních úpravách, jak upraví výkon této profese, a jen tak šmahem zakazovat daňovým poradcům, aby současně poskytovali své služby jak soukromému, tak veřejnému sektoru, to já považuji za problém. Je to restrikce, která povede k tomu, že určitá profese bude takto postižena globálně.